Creo que se ha hecho un informe muy exhaustivo, y espero que la Comisión Europea lo aproveche con la finalidad de atajar el grave problema que hay de la mortalidad en las abejas. Es un grave problema y, por tanto, hay que abordarlo en serio, con medidas serias, para tener una buena respuesta y no causar problemas al medio ambiente. Pero quiero destacar en mi intervención que la enmienda que proponía un grupo de colegas sobre la prohibición total de neonicotinoides creo que no es oportuna. No podemos tomar decisiones políticas basadas solo en el influjo, en no se sabe qué.